Paní kolegyně, já jsem se zájmem vyslechl Vaše vystoupení a jako bývalý ministr spravedlnosti se ptám Jak může Parlament jako politické těleso zasahovat do konkrétní trestní kauzy a konkrétní extradice?